Panie Przewodniczący! Mówimy o sektorze gospodarki, który ma absolutnie kluczowe znaczenie, bo tak naprawdę małe i średnie przedsiębiorstwa dostarczają najwięcej miejsc pracy w sumie w krajach Unii Europejskiej. Znacznie więcej niż te firmy największe.

Jedna uwaga chciałbym bardzo mocno podkreślić, że kraje członkowskie Unii nie powinny wszystkiego zwalać na Unię Europejską, jako taką.